Relacje polsko tureckie były historycznie bardzo dobre.

a w czasie II wojny światowej nie wydała polskiej ambasady Hitlerowi.

ale Turcja musi spełnić, tak jak każdy kraj kandydujący, wszystkie kryteria polityczne z Kopenhagi. Musi wykazać, że szanuje i promuje wspólne zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, że szanuje demokrację, rządy prawa i prawa człowieka, że istotna jest walka z korupcją. Turcja powinna skoncentrować się w tej chwili na wprowadzeniu wszystkich koniecznych reform w celu przyspieszenie akcesji, ale w szczególności reform w dziedzinie prawa.